Hvala lepa za besedo. Ja, ta model bi tudi jaz, rad videl in ga tudi pričakujem, pa upam, da nam ga boste predstavili. Jaz se pa vedno ob takih, zakonih, kot je danes, sprašujem, zakaj so vedno v tej državi tepeni tisti, ki delajo. Dajte mi to razložiti. Zakaj tepemo ljudi, ki pri nas delajo. Zakaj so kaznovane družine, ki zaradi počitniškega, dela svojih otrok so prav tako tepene? Zakaj ne spodbujamo mladih, da se vključujejo na trg dela? Zakaj mladim sporočamo v tej državi, ne delati, ne splača se? Tega en človek z zdravo kmečko pametjo ne more enostavno razumeti. Dajemo jim neki napačen signal, napačno predstavo o življenju, kajti marsikateri starši otrokom branijo delati, počitniško delo, da ne bi bili prav tako tepeni pri drugih, prejemkih. Dijaki in študenti se v šoli trudijo, garajo za svoj uspeh, za svoj rezultat, končno po tistem dobijo kadrovsko štipendijo, in da si v tej državi lahko privoščijo neko normalno življenje, so prisiljeni tudi upravljati študentsko, delo, s tem dobijo določene izkušnje, ki največ štejejo, v življenju, ampak očitno jim je tudi to, v breme. Veste, denar ne raste na drevesu, mlad človek s prvim zaslužkom iz, se samo potrjuje, se veliko nauči, pridobi izkušnje, nauči se ravnati z denarjem, da se nauči, kako ga zaslužiti, da ga potem tudi odgovorno, zapravi in to je neka najboljša popotnica, ki jo lahko damo mlademu človeku, v življenju. Ljudem je treba dati možnost, da z delom nekaj zaslužijo, da jim nekaj ostane, ne pa da en velik del tega, pobere, država in ravno zato, smo danes tukaj, da se o tem odločimo. Me pa žalosti, ko sem poslušal številne poslance, da temu našemu predlogu nasprotujete. Hvala lepa.